Es geht nicht darum, dass wir über den Vertrag hinausgehen, wie Herr Barroso schon sehr richtig gesagt hat, sondern es geht darum, dass der Geist des Lissabon Vertrags, dass das Parlament mehr Kompetenzen hat, eingehalten wird, dass der Rat das nicht wieder zurückdreht und wir die Verabredung, wie wir zusammenarbeiten, wie wir zu einer Einigung

Wir wollen nicht mehr, als dass das nochmals bekräftigt wird. Auch da vielen Dank, Herr Barroso, das haben Sie sehr zu Recht nochmals hervorgehoben. Herr Wathelet hat jetzt versucht, das Haus dazu zu bringen, dass wir nicht so weit voranschreiten in eine wirklich pro europäische Zukunft, sondern uns zurückhalten. Wenn wir das jetzt machen, dann haben wir schon verloren. Es geht nämlich wie Herr Schulz gesagt hat in der Tat um einen politischen Streit Wie gehen wir mit den gewachsenen Kompetenzen des Europaparlaments und mehr und mehr europaskeptisch agierenden Staaten um? Wenn wir aber eine gemeinsame, starke Zukunft für die Europäische Union, für unsere Bürgerinnen und Bürger, aber auch auf der globalen Ebene wollen, müssen wir zu einem pro europäischen Konsens zwischen Parlament und Rat kommen.